Wiele osób mówiło o konieczności wzmocnienia naszego podejścia do sprawności energetycznej i końcowego użytkowania energii. To jest problem numer jeden w każdej sprawie energetycznej. Po drugie, energetyka prosumencka, nie można jej rozwijać bez odpowiednio skonstruowanych sieci elektroenergetycznych, inteligentnych liczników, inteligentnych sieci. To są wielkie koszty i państwa członkowskie muszą się zastanowić nad wydatkowaniem tych kosztów, bo nie wszystkimi kosztami można obciążyć koncerny energetyczne. To musi także być odpowiedzialność budżetu. No i trzecia sprawa niezwykle ważna tania, bezpieczna i czysta energia dla konsumentów wymaga stworzenia odpowiednich warunków spółkom energetycznym.

Chodzi o tych, którzy produkują, przesyłają prąd, pracują nad nowymi technologiami produkcji, przesyłają, magazynują energię i przesyłają także i produkują gaz. Bez dobrze rozwiniętego rynku i bez dobrych spółek energetycznych nie poradzimy sobie z ubóstwem energetycznym.